Bei der Bearbeitung dieses Vorschlages habe ich mich erinnert, wie ich mit einer meiner grünen Vorgängerinnen hier im Parlament, Undine von Blottnitz, Mitte der Achtzigerjahre als Mitarbeiterin zu den Folgen von Tschernobyl hier im Haus das damals noch etwas anders aussah gearbeitet habe. Eines der größten Probleme nach dem Unfall von Tschernobyl waren die Intransparenz und die fehlende Möglichkeit zu umfassender demokratischer Kontrolle. Ich finde es ehrlich gesagt erschütternd, dass wir heute hier fast defensiv argumentieren müssen, dass wir das, was wir hier auf dem Tisch haben, nicht nach den Euratom Regeln machen können, sondern dass wir Verbraucherschutz, Bevölkerungsschutz im Falle von großen Unfällen in Atomanlagen, basierend auf den Regeln des Europäischen Vertrags machen müssen, damit wir komplette Kontrolle und Mitsprache haben.

In Frankreich hat man ja damals so getan, als würden sich die radioaktiven Wolken um Frankreich herum bewegen. Eine Schande im Rückblick ist ja inzwischen sogar in Frankreich aufgearbeitet worden.

Die Empfehlungen in den USA liegen zehnmal niedriger als das, was hier heute von der Europäischen Kommission, von Euratom empfohlen wird.